Monsieur le Président, Messieurs les Commissaires, chers collègues, nous vivons aujourd'hui une journée politique extrêmement forte pour l'avenir de la politique régionale de l'Union européenne.

Nous, députés européens, faisons bloc et envoyons à la Commission européenne et aux ministres européens nos exigences. Nous voulons capitaliser sur nos réussites dans le cadre de cette politique indispensable et modifier ce qui doit l'être pour la rendre plus accessible et plus visible. Nous voulons une politique forte, bien financée, qui soit un réel levier de développement économique pour l'ensemble de nos territoires. Nous voulons des règles simplifiées, pas seulement dans les discours, mais pour les porteurs de projets, pour les bénéficiaires potentiels. Nous voulons des villes et des régions ultrapériphériques qui doivent bénéficier d'une attention particulière. J'ai travaillé sur cette résolution au stade du groupe de travail et de la commission parlementaire du développement régional. J'ai soutenu et obtenu que l'on prenne en compte les besoins des bénéficiaires potentiels, adaptés aux besoins exprimés sur nos terrains. Je veux une Europe solidaire et sociale, fondée sur une Europe conquérante et ambitieuse.

à destination de la Commission européenne nous nous reverrons, Monsieur le Commissaire pour confirmer combien, tous ensemble, le territoire et le Parlement, nous sommes conscients de l'importance de cette politique de cohésion pour les entreprises, pour les citoyens, pour le social et l'économique, et nous sommes ensemble